í kvöld klukkan sjö fimmtíu eru flutt skýrsla forsætisráðherra um stefnu ríkisstjórnarinnar það er tillaga forseta að umræðan verði þannig að umferðirnar verði þrjár tólf mínútur sex mínútur og fimm mínútur en forsætisráðherra hafi tuttugu mínútur til framsögu ef ekki eru athugasemdir við þetta skoðast það samþykkt